ég mæli hér fyrir litlu máli sem við flytjum saman nokkrir þingmenn samfylkingarinnar auk mín þeir magnús orri schram og sigmundur ernir rúnarsson og er að finna á þingskjali númer þrjátíu en málið var áður flutt á síðastliðnu þingi en náði þá ekki fram að ganga og raunar ekki til fyrstu umræðu málið lýtur að breytingu á lögum um lífeyrissjóði skyldutryggingu lífeyrisréttinda og lýtur að því að í þeim lögum að

þar sem í lögunum er sérstaklega kveðið á um það að sjóðunum sé bannað að fjárfesta í íbúðarhúsnæði það er skoðun okkar flutningsmanna að hér hafi löggjafinn gengið of langt í því að takmarka heimildir lífeyrissjóðanna að þessu leyti ekki svo að skilja að það sé meining flutningsmanna að löggjafinn eigi að skikka lífeyrissjóði til þess að fjárfesta í íbúðarhúsnæði það er ekki svo en við teljum flutningsmenn að full ástæða sé til þess að treysta lífeyrissjóðunum sjálfum og stjórnum þeirra til þess að taka ákvarðanir um það hvort þeir telja fjárfestingar í íbúðarhúsnæði

starfsemi við vísum til þess að víða í kringum okkur í norður evrópu hafa lífeyrissjóðir talið það vera farsæla leið að nota hluta af því fé sem þeir hafa til fjárfestinga til fjárfestinga í íbúðarhúsnæði það hefur auk þess ef það er góð fjárfesting fyrir sjóðina getur það haft ýmis jákvæð hliðaráhrif mikil umsvif lífeyrissjóða til að mynda í þýskalandi á fasteignamarkaði hafa meðal annars leitt til þess að þar er húsnæðismarkaður ekki jafn viðkvæmur fyrir fasteignasveiflum eða fasteignabólum eins og við þekkjum hér í okkar samfélagi og auðvitað víða annars staðar á vesturlöndum og um heim allan raunar á síðustu árum vegna þess að þegar mikið af húsnæði er í eigu stórra fjárfesta og leigumarkaður er þróaður dregur það auðvitað úr þeim miklu sveiflum sem annars geta verið á fasteignamarkaði eins og ég segi og árétta bara hér er ekki nein hugmynd um það að við eigum að segja sjóðunum fyrir verkum en telji þeir þetta vera góða fjárfestingarkosti eiga þeir að hafa heimildir til þess ég hygg að það geti verið ástæða til að ætla að staðan á fasteignamarkaðnum núna og öll þau fjöldamörgu verkefni hér í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis sem eru í uppnámi eru ókláruð og óleyst muni á næstu missirum geta falið í sér sannarlega fjárfestingartækifæri fyrir fjárfesta og að lífeyrissjóðirnir eigi að eiga kost á því að fara í slíkar fjárfestingar eins

sjóðirnir væru að ráðast í óarðbærar fjárfestingar ég hygg hins vegar að atburðir síðustu missira undirstriki það með ótvíræðum hætti að fjárfestingar á öðrum sviðum samfélagsins í atvinnufyrirtækjum í verðbréfum í skuldabréfum og á ýmsum slíkum sviðum